Nous avons échoué fin 2014 sur le projet de budget 2015 mais, mes chers collègues, il ne suffit pas d'échouer pour avoir un meilleur budget. Le souvenir que j'en ai gardé, c'est que la version mise au point à l'époque par la Commission n'a pas apporté de modifications significatives. Quand on mène une bataille, il faut être prêt à aller jusqu'au bout, y compris refuser de voter le budget, mais je n'ai pas trouvé, à l'époque, les appuis qu'on aurait pu imaginer en ce sens.

Je voudrais être sûr qu'il n'y a pas un malentendu.

Viotti sera rapporteur général l'année prochaine et il nous saura gré d'avoir fait cette démonstration. Mme Thomas, je voudrais quand même essayer de la convaincre. D'abord sur un point vous nous avez dit qu'il n'y avait pas suffisamment de crédits pour l'aide humanitaire et, si j'avais un petit reproche à faire à notre cher commissaire, ce serait qu'il aurait peut être pu, à l'occasion de la conciliation budgétaire,

Il n'y a eu aucune observation, aucune restriction de la part de la Commission, sur le vote de l'amendement de 116 millions qui a été voté, donc il n'y a pas de restrictions, Madame Thomas.

ainsi qu'aux institutions la Commission, le Parlement, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes et un certain nombre d'autres institutions européennes. Donc moi je fais confiance à la Commission. Des engagements ont été pris, notamment pour la Cour de justice, et je ne doute pas qu'ils seront respectés. J'ai entendu aussi des engagements qui allaient être pris par rapport aux souhaits qu'avait exprimés notre collègue Deprez sur l'aide qui serait apportée aux victimes d'attentats. Je suis confiant. Donc, pour ceux d'entre vous, chers collègues, qui auraient eu une hésitation, je me permets de vous recommander, demain, de voter ce budget pour